Das tun wir aber nicht. Was nutzen parlamentarische Lippenbekenntnisse, wenn Technologien gefördert werden und grüne Ideologen von E Mobilen träumen, deren Akkus eine längere Lebenserwartung haben als die bedauernswerten Kinder, die die seltenen Erden für deren Produktion aus dem Boden kratzen müssen? Was nutzen parlamentarische Lippenbekenntnisse, wenn Kinder im Namen von Toleranz und Vielfalt in Kindergärten und Schulen mit ekelerregenden Sexualpraktiken verstört, ja traumatisiert werden? Was nutzen parlamentarische Lippenbekenntnisse, wenn hinter der wohlklingenden Absicht, Kinderrechte schützen zu wollen, nichts anderes steckt, als die Eltern ihres natürlichen Rechts zur Pflege, Fürsorge und Erziehung ihrer Kinder zu berauben? Allen hier im Plenum versammelten ideologisch verblendeten Befürwortern dieser schönen neuen Welt sage ich Hände weg von unseren Kindern!